Señor presidente, señor comisario, es para mí un honor intervenir en esta sesión del Pleno del Parlamento Europeo como ponente de la Recomendación del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con el Principado de Mónaco, el Principado de Andorra y la República de San Marino. El 22 de diciembre de 2014, el Consejo autorizó a la Comisión Europea, en nombre de los Estados miembros, a negociar un acuerdo de asociación entre los tres microestados europeos y la Unión Europea. La Comisión Europea ya había establecido esa voluntad en 2012, pero esta es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene la ocasión de debatir esta propuesta de Recomendación en la que el Parlamento Europeo fija su posición, antes del final de esta legislatura, sobre este acuerdo de negociación en curso que —no se ignore— no podrá entrar en vigor sin el consentimiento final del Parlamento Europeo, porque esa es la regla del Tratado de Lisboa, que fortalece, como nunca antes, a este Parlamento Europeo como última palabra en los acuerdos internacionales negociados en nombre de la Unión Europea. Pues ahí los tenemos Principado de Andorra, Principado de Mónaco, República de San Marino, Estados soberanos que cuentan con una larga historia que me ha interesado —debo decir— como jurista especializado en Derecho constitucional comparado, con peculiaridades que deben ser observadas y respetadas a lo largo de toda la negociación del

Pero he podido comprobar también el interés que suscita no solamente en sus Estados fronterizos —Francia, Italia y España—, sino también en el conjunto de la Unión Europea. Son socios importantes para el futuro de la Unión, a pesar de ser microestados, a pesar de su reducida dimensión y de su reducida población. Pero de acuerdo con la Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, tiene pleno sentido hacer un ejercicio de flexibilidad, un ejercicio de realismo a la hora de incorporar el acervo comunitario ―las cuatro libertades en términos de seguridad jurídica―, pero, al mismo tiempo, respeto a las singularidades y especificidades y a la capacidad de absorción del acervo europeo por parte de estos tres microestados. Porque está claro que, en relación con la implantación de las cuatro libertades en territorios pequeños con población muy reducida, habrá que establecer excepciones temporales revisables en el curso del tiempo, de acuerdo con las circunstancias y con la evolución de su adaptación en cada uno de los tres Estados involucrados en esta negociación, para asegurar una implantación adecuada del mismo. Como igualmente es limitada la capacidad presupuestaria de estos tres pequeños Estados, de modo que debe establecerse un mecanismo de resolución de conflictos y hasta un foro de consulta. Porque no estamos hablando de incorporación a la Unión, estamos hablando de un acuerdo de asociación sin incorporación y adhesión a la Unión Europea, que es una cosa muy distinta. Pero debo incidir finalmente en un punto que es interesante. Las cuestiones fiscales han quedado fuera del mandato de negociación —lo sabemos todos— y, sin embargo, hay que reconocer los esfuerzos efectuados por estos tres pequeños Estados en relación con la transparencia y la cooperación en materia fiscal, la disposición a cooperar en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo muy particularmente. Creo que es importante llamar a estos tres Estados a continuar en la buena senda de cooperación con la OCDE y con todos los organismos internacionales. Hay que saber que estos tres Estados son miembros del Consejo de Europa, que están incorporados al Grupo Greco de lucha contra la corrupción, y en estas estructuras es importante reconocer los esfuerzos. La Recomendación llama la atención sobre la importancia de subrayar la relación con los Estados fronterizos —es el caso de España, Francia e Italia— y de realizar una mejor cooperación en ámbitos de mutuo interés y políticas horizontales.

En el caso de Andorra, creo que es preciso reconocer los esfuerzos hechos en materia de regulación financiera, particularmente en relación con el tabaco, ámbito en el que se ha suscrito un acuerdo no solamente con la Unión Europea, sino con el Estado fronterizo que lo demandaba, España.

De modo que será muy importante hacer ese ejercicio activo de flexibilidad, de inteligencia, para que esta negociación pueda ser conducida con éxito.